Byłem, jestem i będę przeciw, zwłaszcza że szereg poprawek można powiedzieć wyrwało zęby temu sprawozdaniu.

Nie chcę wchodzić w kwestie funkcjonowania, np.